Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Parlementaires européens, je mesure l'honneur que vous faites à mon pays en m'accueillant ici au prestigieux Parlement de Strasbourg.

le même qui vous a permis les Trente Glorieuses le même qui vous releva après la seconde guerre

Lentement mais sûrement, Haïti se relève, et c'est cette bonne nouvelle que je viens partager avec vous. Ce changement de cap, si nous le devons au courage de notre population, à la détermination de notre administration, nous y associerons certainement la coopération agissante de l'Europe, la plus importante de toutes.

Une amitié qui certainement ne saurait nous laisser indifférents face à la crise financière qui, en vous menaçant, nous touche également. Je reste convaincu que l'Europe unie, donc encore plus forte, saura trouver les solutions appropriées à la relance de son économie.

Le temps que dure une crise dépend de la rapidité et de la sagacité des mesures de redressement. De Mario Draghi à Christine Lagarde, pour ne citer que ceux là, vous avez accès à certains des meilleurs cerveaux de la planète, qui vous permettront de juguler la crise et d'y remédier. Mais ma présence ici se voudra d'abord pour vous remercier de votre générosité et de votre solidarité et rappeler qu'aucun pays ne saura sortir de la pauvreté en vivant de la charité.

Mais les Haïtiens ont surtout besoin de travail productif, d'échanges commerciaux et d'investissements directs. Haïti est aux portes de l'Amérique cette Amérique du Nord qui recommence à croître et cette Amérique du Sud qui, cette fois ci, n'est pas rentrée en crise et n'a jamais cessé de croître. Haïti est une plateforme stratégique, un environnement propice aux investissements, un tremplin qui peut permettre aux entreprises européennes de participer à la reconstruction du pays et de se préparer un avant poste stratégique pour la région.

Haïti a un sol fertile et peut facilement recommencer à nourrir sa population et à exporter ses surplus. Haïti a un climat et une géographie à nuls autres pareils, des milliers de kilomètres de plages de sable blanc et une nature aujourd'hui encore largement vierge et inexplorée.

Notre population est jeune, courageuse, avenante, rude au travail. Je suis aujourd'hui ici pour vous présenter, vous inviter, et vous inciter à tirer parti du meilleur de ce pays et de ses extraordinaires opportunités d'investissement. Je vous invite à travailler avec nous pour nous aider à reconquérir notre souveraineté financière en nous permettant de retourner sur les marchés financiers internationaux. Je suis ici pour, avec vous, envisager d'autres accords de libre échange. Je vous incite à œuvrer avec nous, à concevoir et à développer des projets intelligents et rentables. Je vous demande de collaborer avec nous afin qu'ensemble, nous trouvions les meilleurs moyens de les financer. Beaucoup de vos professeurs retraités ne rêvent que de contribuer à faire de notre monde un monde plus juste et plus équitable. Envoyez les nous et participez à la formation de nos jeunes et de leurs professeurs. Contribuez avec nous à changer l'histoire l'histoire qui nous rappelle nos liens avec l'Espagne, l'Angleterre, la France, l'Italie, la Pologne. L'histoire plus récente qui nous renvoie à ce que furent jusqu'en 1940 nos liens commerciaux avec l'Allemagne. L'histoire qui retiendra ce, qu'aujourd'hui, l'Union européenne déploie dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, en termes d'effort de coopération au développement. L'Europe peut être fière de sa place dans le monde de son charisme, de ses convictions, des courants de pensées qu'elle charrie, des réponses qu'elle apporte aux problèmes de la planète, des initiatives qui sont les siennes et de son rôle auprès des pays émergents. La jeunesse européenne doit savoir que les pays du Sud comptent sur elle, qu'elle ne peut pas se refermer, que de sa générosité et de ses choix intelligents viendra un monde plus fraternel, économiquement plus moral, écologiquement plus sûr, certainement plus démocratique et plus tolérant. Haïti, aujourd'hui, forte de cette amitié, se met au pas, gomme tous les vieux clichés qui lui sont attachés, casse les chaînes d'un sous développement endémique, exorcise ses vieux démons, lutte contre la désertification qui la menace et veut s'ouvrir au monde. Voilà un an et demi que mon administration s'y attèle, avec des couacs parfois, mais nul ne niera notre bonne foi. Cette année encore, Haïti a été touchée, avec des intensités différentes, par les tempêtes tropicales Isaac et Sandy, qui nous ont éprouvés. Une fois de plus, ce sont des vies humaines, des récoltes, des logements, du bétail, qui en ont pâti. Et, une fois de plus, la communauté internationale a été prompte à secourir, à sauver, à reconstruire. Il faudra bien un jour casser ce cercle vicieux et construire un cercle vertueux.

Haïti se relèvera, parce que nous avons pris conscience que la vulnérabilité du territoire haïtien, déjà considérable, va augmenter dans les prochaines années au rythme de la progression du changement climatique annoncé pour les Antilles. Elle se relèvera parce qu'obstinément nous travaillons à faire avec une autre échelle de temps celle de la prévention. Et la prévention, dans ce domaine, c'est l'aménagement du territoire. Aménager le territoire, c'est rendre le pays moins vulnérable, c'est protéger les bassins versants pour qu'ils cessent d'être, à cause du déboisement, de l'érosion ou de l'urbanisation anarchique, cause de destruction. Aménager le territoire, c'est aussi éviter de perdre à chaque accident climatique des millions de dollars, c'est créer un cadre de vie acceptable pour la population haïtienne. Mon gouvernement a des outils pour commencer à faire de l'aménagement du territoire une réalité.

Je voudrais vous en remercier. Je veux vous dire que mon administration les utilisera à fond pour inscrire son action dans le temps et pour mettre sa marque dans l'espace haïtien. Vous voyez, dans ce domaine, le vieux continent précède plus d'un partenaire. Comme on dit chez nous l'Europe pran devant. Elle continue d'inspirer un monde en pleine mutation où, de plus en plus,. le cavalier seul des États devra céder la place à la régionalisation, formant cet espace de libre circulation des biens et des personnes, parlant d'une seule voix, se soutenant mutuellement tout en gardant leur identité. La région caribéenne, toutes grandes et petites Antilles associées, sans exclusive, peut émerger un jour comme une véritable union d'États indépendants et tirer tout le profit que lui confère son extraordinaire position géostratégique. C'est non seulement le prix de la stabilité j'allais dire de la paix dans le monde mais bien plus encore ce sont là les nouveaux incitatifs au développement dans un contexte où tous les intervenants s'engagent à faire régner la paix, la régularité et la justice. L'Union européenne, dans le cadre de son soutien aux pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, y apporte sa contribution, et les enveloppes inscrites au Fonds européen de développement au chapitre de l'intégration régionale deviennent plus substantielles et participent à cette initiative. L'Haïti d'aujourd'hui y souscrit, consciente de sa place, de son poids, de son rôle dans la région, mais aussi de ses lacunes. Lucides, nous avons évalué nos retards, avons décidé de cesser de nous

Ce ne sera pas un sprint, mais une course de fond. Et là encore, l'Europe nous inspire, car si certains de ses États membres étaient exsangues voilà à peine un demi siècle, aujourd'hui, malgré la crise financière, ils sont encore campés sur des fondements solides qui leur permettront un jour de se remettre. Le relèvement de l'Europe tient, entre autres, à la gestion transparente des ressources publiques, à leur utilisation rationnelle, au fonctionnement univoque de la justice, au niveau d'éducation des populations et à leur désir de travailler sans relâche à la reconstruction de leurs économies respectives.

Mon mandat se dédie, entre autres, à la scolarisation de notre population, au combat contre la corruption, à l'établissement d'un État de droit, et je veux croire que les résultats viendront. Déjà, en moins de deux ans, ce sont plus d'un million d'enfants, jusque là laissés pour compte, qui ont gratuitement intégré le système éducatif sans autre apport que l'effort du Trésor public. Déjà, l'effort de relèvement lui aussi se solde aujourd'hui par plus d'un million de sans abri désormais relogés, justifiant en cela l'effort également consenti par vos contribuables. Je veux leur dire toute ma gratitude et les assurer que leur solidarité n'a pas été spoliée et que les plus vulnérables en ont été les vrais bénéficiaires. Déjà, l'État de droit que nous appelons de nos vœux prend visage les vacances de nos institutions ont été comblées la Constitution amendée, malgré ses faiblesses, a été promulguée la magistrature a retrouvé ses marques le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est en fonction le Conseil électoral permanent se monte les élections devant renouveler le tiers du Senat s'en viennent les libertés citoyennes sont au rendez vous, la presse s'exprime librement, l'opposition encore plus la corruption cède du terrain et le grand banditisme n'a plus de sanctuaire. Doucement mais sûrement, la justice devient plus juste! Au chapitre des droits de l'homme, je travaille activement à faire ratifier, sous mon mandat, accords et conventions qui rendront certains crimes imprescriptibles. Tout comme au même chapitre, sous mon mandat et avec votre coopération, le droit à la santé, au travail, à l'égalité des chances, à la juste parité des genres, à la protection des mineurs deviendront réalité. Les premiers augures sont là! Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, au commencement était l'Europe économique, les Pères Fondateurs de la CEE l'avaient compris, les pays ACP le devraient également.

Votre coopération y tend en soutenant chez nous les grands travaux d'infrastructures.

Cette route permettra et autorise déjà la dynamisation de l'économie des collectivités territoriales de cette région qui vous en sait gré. Les ateliers de transformations des matières premières aux frontières avec nos voisins, les douanes frontalières, les pistes de désenclavement en direction des marchés binationaux abondent eux aussi dans le sens du développement économique d'abord. Voilà pourquoi, dès le début de mon mandat, j'ai prêché ces paradigmes et d'autres encore ceux souvent puisés aux sources de votre sagesse, de vos idéaux, de votre vieille civilisation ceux qui rayonnent de Strasbourg, désormais intimement associés aux idéaux démocratiques de votre Parlement ceux au titre desquels vous nous accompagnez ceux au nom desquels vous m'avez accueilli ici, aujourd'hui, avec tant de convivialité. Je vous en remercie.